film, ko mi je bil nazadnje ful všeč, je Gone girl, not igra Ben Affleck pa ne vem točno še kdo, neka ženska. zakaj mi je bil všeč? kriminalka je, v bistvu pokaže, dvojna zgodba se dogaja, tako da pol filma je ena zgodba, pol filma je druga zgodba. Dobiš dve plati iste zgodbe. ja, zato mi je bil všeč. Zgodba filma se gre o paru, poročenem paru, ki se noro zaljubita, in potem mu mama zboli. gresta, se preselita k njegovi mami, mama umre njegova in potem on počasi začne nekako tavati stran od svoje žene, jo začne tudi varati. Njegovi ženi se, v bistvu zmeša nekako. In, se odloči njegova žena, da bo, se, sploh ne vem, kako je ta beseda, da se bo, da bo, da si bo izmislila umor svoj lastni, da ga bo uprizorila svoj lastni umor. In, ona izgine, on je obtožen umora in potem se nadaljuje v tej smeri. V glavnem na koncu se izkaže, da je ni ubil, ona pride nazaj, in ja. To je to. Gre v zapor se ne, gre v norišnico ona na koncu, ja. Ja. Berlin. veliko mesto, multikulturno, ful se stvari dogaja, ful enih kulturnih dogodkov, ful enih koncertov. ja. Živo mesto. Znamenitosti Berlina so kaj, recimo berlinski zid, meni osebno je sicer všeč bolj to področje Kreuzberg, ki je turška četrt, je pa tudi, čisto zanimivost, četrt, v kateri se je začel nacizem. Ne da maram nacizem, ampak mi je zanimivo, kako je trenutno to najbolj alternativno, alternativno, no, območje Berlina, iz katerega izhaja v bistvu ful enega, ene groznih stvari v zgodovini moderni. Do Berlina grem po navadi z avtom. štartam iz Ljubljane, gremo po avtocesti, se po navadi zaustavimo nekje okoli Salzburga, in potem nadaljujemo pot kar direkt, direkt do Berlina. To je to. Deset ur. Poklic koreografa, ker je kreativen poklic. Koreograf torej si izmisli koncept, lahko si tudi izmisli samo gibanje, si zamisli podobo scenografije, podobo videa, nasploh neko celoto, kako bo, predstava izgledala. poišče ljudi, ki bodo delali za njega, se ukvarja s plesalci, se ukvarja s kostumografi itd. Njoki iz sladkega krompirja. zakaj? Kar je sladek krompir nekaj, kar lahko jem, ker krompirja navadnega ne smem jaz. Tako da potem iščem alternative, kaj vse lahko delam iz sladkega krompirja, kar se dela iz navadnega krompirja. Torej skuhaš sladki krompir. ko je skuhan, to narediš v pire, dodaš sol, dodaš moko, dodaš jajce. To vse skupaj zmešaš in voilà, imaš njoke. od Harukija Murakamija. naslov knjige je IQštiriinosemdeset, navezuje se na na Orwella Tisoč devetsto štiriinosemdeset. zakaj mi je všeč? Ogromno nekih, nadnaravnih bitij se noter pojavi, napeto je, hočeš jo prebrati do konca. In v bistvu, ke sem prebrala, je trilogija, ke sem prebrala drugo knjigo, sem si takoj mogla iti še ta tretjo knjigo iskat, ker je res, ja, hočeš vedeti, kaj se zgodi. Razen to, da mi je bila ta knjiga všeč, se malo čisto iskreno ne spomnim vsebine, razen to, da se gre o neki ženski, ki je tik pred tem, da bo obupala nad življenjem oziroma razmišlja o samomoru, pol pa spozna enega moškega, če se kaj spomnim. In pol se stvari začnejo zapletati. saj pravim, od nekih malih ljudi, ke se rojevajo iz nekih, čudnih kokonov in tako dalje. zdi se mi, da umre ona v bistvu na koncu. Ni ni lep konec. izbruh Etne na Siciliji. Ostala mi je v spominu zato, ker smo glih s starši potovali preko cele Italije, z avtom in smo se, dva dni, tik preden smo šli na potovanje, je izbruhnil vulkan in smo nekako kolebali, a bi šli ali ne bi šli. Potem smo seveda šli. In ke smo prišli na Sicilijo, smo dejansko tudi šli gledat vulkan, kako bruha, malo bolj od blizu. na žalost nismo šli ful, ful blizu, ker se moji starši niso upali, so pa seveda bili neki lokalni vodiči, ki so lahko turiste vodili. Tako da si videl, kako lava teče mimo tebe. Ja. Škarje, ker jih lahko uporabiš na različne načine. Vsaj v mojem primeru. lahko jih uporabiš valjda kot škarje za rezanje, lahko jih uporabiš kot nož, lahko jih uporabiš kot klešče, če ti, če jih nimaš, lahko kakšen žebelj ven iz stene, manjši, izruvaš. Jesen. Ker vse počasi se umirja od, poletja vročega. Počasi ratuje malo bolj hladneje, ampak še zmeraj ne toliko hladno, da bi te zeblo. Vse ratujejo take lepe barve, oranžne, rdeče, rumene. Vse žari, vonj, ke se pojavi v zraku, je tudi specifičen. Se mi zdi, da tako, najlepši vonj ima jesen. Torej, slabe pleti jeseni so to, da veliko dežuje. Hobi. smešno, da sem skoraj vse hobije v svojem življenju pretvorila v nekaj, s čimer se profesionalno v svojem življenju ukvarjam, ampak okej, če bi mogla izbirati neki hobi, bi verjetno rekla, risanje, evo. Nikoli se nisem zares profesionalno ukvarjala z risanjem, ampak ja, vedno samo risala. zakaj. sprošča me nekako. tudi recimo pri pouku sem vedno v srednji šoli risala zraven, ke sem poslušala predavanja. Vsakič, ke sem mogla nekaj nekaj poslušati, da se učim, sem vedno zraven še risala, in mi je nekako pomagalo. Dejansko so mi učitelji pol pustili risati, ko so ugotovili, da, da poslušam, da se lahko koncentriram, medtem ko rišem. Da te začnejo zapestja boleti pa da imaš lahko barvo po celih prstih pa ja, to. Mačka. Zakaj mačka? Ker jo imam doma. Ne. Zato, ker so samosvoje živali in imajo karakter tak, da delajo stvari po svoje, in moraš biti res prijazen z njimi, da te imajo rade, se mi zdi. Oddajajo, tudi sprejemajo in oddajajo energijo. Ko si živčen, nekako te znajo pomiriti, pridejo se ti uleči v naročje in predejo in je res, lepo. torej, mačka mora imeti, čist WC, ker ne prinaša vonja svojega urina in, in svojih, svojih drekcev. svežo vodo, po možnosti po več koncih v stanovanju, hrano, dobro je tudi, da je in trdo in mehko hrano. nekaj za praskati njene kremplje, moraš potem recimo jo k veterinarju peljati, če imaš mačko, ki živi samo v stanovanju, je dobro, da jo steriliziraš. cepiti jo je treba. Ja. To je to. Se igrati z njo veliko. Hiše se lahko ogrevajo centralno gretje, to je torej plin, predvidevam, z nafto, z lesom, z onim nekim žaganjem, nekimi novodobnimi zadevami, elektriko seveda. ja. V petek, tridesetega decembra, te vabim na rojstnodnevno zabavo k meni domov. Prinesi dobro voljo. Želim ti vse najboljše ob tvojem rojstnem dnevu. Veliko zdravja, smeha, sreče, ljubezni.